Wir haben im Zuge der Wettbewerbssteigerungen in den kommenden Jahren mit noch mehr Verkehrsaufkommen zu rechnen, und wenn wir uns die Zahlen einmal anschauen, sehen wir, dass über ein Viertel der jetzigen CO Emmissionen jetzt schon im Verkehrsbereich produziert wird. Das heißt für uns, wir müssen die CO Emmissionen senken und wir müssen die Verkehrseffizienz erhöhen.

Jetzt kommt aber das Aber, Herr Kommissar Kallas Umso unverständlicher ist mir, dass Sie es tatsächlich wahrhaftig erwogen haben, den grenzüberschreitenden Verkehr auf Europas Straßen mit diesen sogenannten Monstertrucks oder Gigalinern zuzulassen.